A fiatalok munkanélkülisége hosszú távú következményeit tekintve az egyik legaggasztóbb európai probléma. Elég talán, hogyha itt arra utalunk csak, hogy milyen nagymértékben mélyítheti el a demográfiai válságot. Nem csak a tagállamok között óriási a különbség, de a fiatalok munkanélküliségére sem lehet mint homogén problémára tekinteni. Az írástudatlan korai iskolaelhagyóktól az egyetemet végzettekig igen széles a skála. A Skrzydlewska jelentés csaknem 100 ajánlást fogalmaz meg, ebből a skálából a következőket szeretném kiemelni Először az alulképzett vagy képzetlen munkaerő munkanélkülisége az egyik legaggasztóbb gond.

Másodszor a pályaválasztási tanácsadásnak sokkal fontosabb szerepet kell kapnia. A szabad pályaválasztás nem lehet a szabad munkanélküliség választás szinonimája. Az oktatási rendszer, és a munkaerő piaci összefüggések, a kínálat és a kereslet összeegyeztetése nem hagyható csak a szabad piacra. Úgy tűnik, hogy ez nem igazán megoldás. A következőkben azt szeretném hangsúlyozni, hogy aggasztó a munkahelyteremtés körül a tanácstalanság, és valószínűleg nagyon sok a téves elképzelés is. Nem szerencsés például, ha az írástudatlan munkanélküliek továbbképzése az életrajzírás mikéntjére összpontosul, vagy ebben merül ki. Végül azt szeretném hangsúlyozni, hogy a politikák ezen a téren gyakran nélkülözik a megfelelő koordinációt. Ennek jó példája az a kezdeményezés, melyet az európai globalizációs alap tárgyalásain tapasztalunk ahány munkanélkülire kér ugyanis a régió támogatást, annyi fiatalra is kérhet, hacsak egyet is közülük érint az elbocsájtás, a globalizáció vagy a válság következtében. Ez valójában nem egy igazán stratégiai elképzelés. Úgy tűnik, hogy a hatékony megoldáshoz következetesebb koordinációra lesz szükség.